virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm innan sviga hesthús flutningsmenn auk þess er hér stendur eru ásmundur einar daðason sigurður ingi jóhannsson sigmundur davíð gunnlaugsson höskuldur þórhallsson birkir jón jónsson og eygló harðardóttir þetta frumvarp er ekki mjög flókið að sniðum í fyrstu grein segir a liður þriðju málsgrein þriðju grein laganna orðast svo allt að hálft prósent af fasteignamati íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði hesthús og önnur útihús utan bújarða öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum í annarri grein segir að lög þessi öðlast þegar gildi í greinargerð með frumvarpinu segir hestamennska er ein vinsælasta tómstundaiðja og íþróttagrein sem íslenskar fjölskyldur stunda og hefur ástundun aukist undanfarin ár enda íslenski hesturinn fyrir löngu orðinn eitt af aðalsmerkjum þjóðarinnar eins og margar aðrar tómstundir og íþróttir getur hestamennskan verið kostnaðarsöm enda oft mikill metnaður lagður í þjálfun og umhirðu einn af kostnaðarþáttunum er kostnaður við húsnæði sem hefur í mörgum tilfellum batnað mjög undanfarin ár sem þýðir betri aðbúnað fyrir hesta og menn um árabil hafa verið vangaveltur um hvar skilgreina eigi hesthús þegar kemur að skattheimtu sveitarfélaga mismunandi er eftir sveitarfélögum hvernig þau flokka hesthús í skilningi laga um tekjustofna sveitarfélaga og getur munað háum fjárhæðum milli sveitarfélaga kærur hafa verið lagðar fram og mál höfðuð til að reyna að fá úr því skorið í hvaða flokk eigi að setja þessi hús skemmst er að minnast úrskurðar yfirfasteignamatsnefndar í máli númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu þar sem fjallað var um hvort hesthús á deiliskipulögðu hesthúsasvæði í þéttbýli skyldu við álagningu fasteignagjalda vera flokkuð undir a lið þriðju málsgrein þriðju grein laga númer fjögur nítján hundruð níutíu og fimm um tekjustofna sveitarfélaga eða c lið þriðju málsgrein þriðju grein sömu laga flutningsmenn þessarar tillögu telja mikilvægt að eyða öllum vafa um hvernig eigi að flokka hesthús í skilningi laga um tekjustofna sveitarfélaga og því er lagt til hér að þau verði felld undir a lið þriðju málsgrein þriðju grein laganna ásamt íbúðarhúsnæði útihúsum og fleiri lögð er til sú breyting að í stað orðanna útihús og í a lið þriðju málsgrein þriðju grein komi hesthús og önnur útihús utan bújarða með þessari breytingu er ætlunin að taka af allan vafa um að hesthús og önnur útihús utan bújarða falli undir a liðinn það að telja upp hesthús sérstaklega og síðan mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði líkt og liðurinn hljóðar í dag hefur þótt ruglingslegt þar sem hesthús á bújörðum eru jafnframt mannvirki á jörðunum því hefur jafnvel mátt túlka liðinn þannig að eingöngu hesthús á bújörðum ættu að falla undir

eflaust kunna að vera um þetta deildar meiningar því vissulega er hestamennskan að einhverju leyti atvinnugrein þótt langstærstur hluti hennar teljist til tómstunda

það eru um fjórar fimm vikur síðan við boðuðum það að við mundum leggja fram þetta mál og var það sett saman og lagt fram fljótlega eftir að það var hér tilkynnt nú er búið að mæla fyrir málinu og mælist ég til að málið fari til efnahags og viðskiptanefndar til umfjöllunar